virðulegi forseti ég tek undir með hæstvirtum menntamálaráðherra og lýsi yfir ánægju minni með skýrslu rannsóknarnefndar alþingis en ég varð þó fyrir vonbrigðum þegar ég las einn undirkaflann í skýrslunni sem fjallar um þátt háskólasamfélagsins ástæðan er sú að fókus þess kafla er algerlega á háskóla íslands og lítið sem ekkert er fjallað um atvinnulífsskólana háskólann í reykjavík og háskólann á bifröst sem lögðu sérstaka rækt við að afla fjár frá atvinnulífinu til þess að fjármagna meðal annars innréttingar í kennslustofur kennslunámskeið kennslu starfsmanna lánastofnana við þessa háskóla og einstakar stöður í þessum skólum svo ekki sé minnst á skýrslugerð um oft og tíðum þau sömu fyrirtæki sem voru að veita styrki

þá starfshætti sem viðgengust í þessum tveimur háskólum á útrásartímabilinu til að tryggja það að þessir skólar læri af þeim mistökum sem fóru fram eða voru gerð á þessu tímabili og jafnframt til að tryggja það að þessir skólar ásamt háskóla íslands veiti